Madame la Présidente, le vote de l'accord de libre échange avec le Viêt Nam est une très mauvaise nouvelle. Mes collègues ont expliqué hier pourquoi cet accord était en complète contradiction avec la volonté de lutter contre le réchauffement climatique et avec le pacte vert européen. Ils ont aussi expliqué pourquoi il était inconvenable pour les Verts de voter contre cet accord, compte tenu de la situation des droits humains au Viêt Nam, pays autoritaire où même les règles de l'OIT ne sont pas respectées. Nous avons aussi rejeté cet accord en raison de son impact très négatif dans la lutte contre la pêche INN la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Si le Viêt Nam coopère depuis quelques mois avec l'Union, il n'est toujours pas en conformité avec les conventions internationales sur la pêche illicite. En votant cet accord, le Parlement affaiblit le système de carton jaune et la lutte contre la pêche illicite. Plus encore, l'accord de libre échange pourrait conduire à des importations de produits issus de la pêche illicite.